Señor presidente, de nuevo vengo a poner voz por aquellos que no pueden hablar desde el Sáhara Occidental, por los presos políticos saharauis que Marruecos tiene en sus cárceles, como los que forman parte del grupo de Gdeim Izik. La cantidad de presos políticos saharauis y las condiciones a las que están sometidos son inadmisibles. Estos presos se encuentran en condiciones deplorables, sin atención médica adecuada, aislados, en huelga de hambre y confinados en sus celdas durante la mayor parte del día. Es urgente que la Cruz Roja Internacional visite a los presos de Gdeim Izik para poder tener un conocimiento real de su situación y hacer visible al mundo los malos tratos a los que son sometidos. Por último, es imprescindible que Marruecos reagrupe a los presos y que posibilite el derecho de visitas, permitiendo que los familiares puedan tener un contacto físico con sus seres queridos.

Marruecos no puede seguir siendo un socio preferente para la Unión Europea mientras se mantenga la violación de los derechos humanos y a los presos políticos en prisión.